Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es ist äußerst begrüßenswert, dass sich das Europäische Parlament für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Aquakulturen einsetzt und auf deren umfassende Bedeutung hinweist. Um die erfolgreiche Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Aquakultur zu ermöglichen, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen für die Unternehmen in diesem Sektor. Die optimalen Voraussetzungen im Sinne der Produzenten liegen in einer einheitlichen und transparenten Rechtsgestaltung, sowie bei den Qualitätskriterien für Erzeugnisse im Zugang zu Technologien und Forschung. Eine intakte wirtschaftliche und moderne Aquakultur ist für die Entfaltung vieler Küstenzonen, aber auch von ländlichen Gebieten sehr wichtig. Die Aufzucht von aquatischen Organismen hat in Europa eine lange und große Tradition, mit der viele Arbeitsplätze und großes Fachwissen verbunden sind. Diese auch in Zukunft zu erhalten und abzusichern, ist auch für mich als Österreicherin im Bereich der Teichwirtschaft und Fischzucht ein großes Anliegen. Teichwirtschaft und Fischzucht unterliegen bereits in sehr vielen Mitgliedstaaten hohen Standards und Umweltauflagen. Diese Qualität gilt es zu unterstützen und angemessen zu honorieren.